Paní předsedající, jako zpravodajka jsem se zabývala způsobem hospodaření a plnění rozpočtu pěti orgánů a institucí, a to konkrétně Evropské rady a Rady, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, evropského veřejného ochránce práv a evropského inspektora ochrany údajů.

Pokud jde o hodnocení plnění rozpočtu Rady, nebylo možné dojít k odlišnému závěru, než jaký prezentovali moji předchůdci v předchozích letech, to jest odložení udělení absolutoria. Tento odklad byl podpořen i Výborem pro rozpočtovou kontrolu. Obdržela jsem sice výroční zprávu Rady, ale informace v ní vyvolávaly řadu dalších otázek, zejména v oblasti nákupu budovy rezidenčního paláce a podrobností o dohodách s evropskou službou pro vnější činnost.

Ani neformální schůzka s irským předsednictvím nepřinesla výsledky. Na jedné straně je stanovisko Evropského parlamentu, že má právo na informace, neboť je jediným orgánem pro udělování absolutoria. Na druhé straně zástupci Rady tvrdí, že Rada není odpovědná za svůj rozpočet Evropskému parlamentu, tudíž není povinna odpovídat na naše otázky. Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu se však přes ambivalentní právní výklad domníváme, že pro efektivní dohled nad plněním rozpočtu bychom jako volení zástupci evropské veřejnosti měli mít přístup k informacím a žádný evropský orgán či instituce by nám toto právo neměly odepírat. Absolutorium by tedy mělo být udělováno každému orgánu a instituci, která plní rozpočet Evropské unie. Apeluji tedy na to, že Rada musí být transparentní a plně odpovědná za prostředky občanů Evropské unie. To znamená, že by se měla plně a v dobré víře účastnit procesu udělování absolutoria. Pokud toto nebude splněno a my nebudeme mít odpovědi na naše otázky, domnívám se, že nebudeme moci ani v příštích letech odpovědně navrhnout udělení absolutoria. Co se týče Evropského hospodářského a sociálního výboru, chtěla bych pouze připomenout, že je třeba mít kvalitnější personální organizaci, aby se nestávalo, že zaměstnanec bude zařazen ve vyšší platové třídě, než která odpovídá jeho kvalifikaci. Na toto upozornil také Evropský účetní dvůr ve své výroční zprávě. Vítám reformu pravidel cestovních náhrad týkající se členů Hospodářského a sociálního výboru, která je založena na proplácení skutečných nákladů. Pozitivně hodnotím společnou administrativní dohodu mezi Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů. Tato dohoda o sdílení administrativních služeb přináší značné úspory. Chtěla bych ale oba výbory pobídnout k tomu, aby posílily spolupráci při řízení společných služeb a také aby více specifikovaly celkové úspory, které vznikají ve všech oblastech spolupráce. Pokud jde o evropského veřejného ochránce práv, nebyly nalezeny žádné výrazné nedostatky. Pouze bych chtěla upozornit na to, že tento úřad vynakládá mnoho úsilí a nákladů na svoji propagaci a přitom se na něj obrací málo občanů a institucí. V případě evropského inspektora ochrany údajů bych chtěla poukázat pouze na to, že se opakovaně objevují nesrovnalosti v oblasti lidských zdrojů, zejména v aktuálnosti databáze dokladů týkajících se zaměstnanců.